forseti vill minna á að hér er verið að ræða fundarstjórn forseta og biður um að hún sé rædd þá undir þessum lið